Madame la Présidente, avec les libéraux, je m'abstiendrai donc lors du vote de ce midi sur ce règlement sur les droits des passagers d'autobus et d'autocars, le dernier chaînon du paquet sur la protection des voyageurs après les avions, les trains et les navires, un chaînon malheureusement cela a été dit beaucoup moins ambitieux.

vous le faites en autocar, vous ne l'êtes pas.

2011. De nouveaux droits donc, des indemnités aussi en cas d'accident, de retard, d'annulation, une assistance qui est essentielle pour les personnes handicapées, mais dans les faits, ce ne sera pas pour tout de suite et ce ne sera surtout pas pour tout le monde.